hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndarálitum á þingskjali ellefu hundruð og sautján um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu á þingskjali ellefu hundruð tuttugu og átta um frumvarp til laga um embætti landlæknis og á þingskjali ellefu hundruð og níu um frumvarp til laga um heyrnar og talmeinastöð þingskjal ellefu hundruð og sautján er sem sagt nefndarálit um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu eins og ég gat um áðan þetta er allítarlegt og mikið mál sem hefur fengið mjög vandaðan undirbúning fyrst af hálfu stjórnskipaðrar

sem var skipuð fulltrúum allra stjórnmálaflokka og auk þess fulltrúum hagsmunaaðila ýmiss nánar og líklega ein fimmtán manna nefnd sem skilaði sameiginlegri niðurstöðu og tillögu að

þeirri nefnd líklega borist ríflega hundrað umsagnir um tillögur sínar sem aftur leiddi til þess að það voru gerðar nokkrar lagfæringar

heilbrigðisnefnd hefur farið mjög ítarlega og vel ofan í þetta mál og fengið til sín fjölda gesta eins og sjá má á nefndarálitinu á þingskjali ellefu hundruð og sautján

það myndaðist góð samstaða í málinu og við í heilbrigðisnefnd lögðum áherslu á það að ná sátt um þau atriði sem enn varð nokkur ágreiningur um hann varð einkum við lækna

sátt í þeim efnum meðal annars með því að hnykkja á faglegri ábyrgð lækna í frumvarpinu ég sé í sjálfu sér ekki ástæðu til þess hæstvirtur forseti að

nefndin leggur til allmargar breytingar sem meðal annars voru til að mæta sjónarmiðum sem fram komu á fundi nefndarinnar bæði frá einstökum nefndarmönnum og ekki síður frá gestum nefndarinnar en á þingskjali ellefu hundruð og átján er að finna breytingartillögu frá nefndinni ég vil í því sambandi einkum benda á fimmta tölulið sem fjallar um fagstjórnendur og nýtt orðalag á tíundu greinar sömuleiðis þrettándu greinar varðandi fagráð

um skráningu óvæntra atvika ég vil líka vekja athygli á d lið tólftu greinar þar sem er fjallað um nýtt orðalag að því er varðar ráðgjafarnefnd landspítala ég sé í sjálfu sér ekki ástæðu til að fjalla frekar um þetta mál en tengt þessu máli eru hin tvö málin sem hér eru til umfjöllunar það er annars vegar frumvarp til laga um embætti landlæknis og það er á þingskjali ellefu hundruð tuttugu og átta og er samþykkt af öllum nefndarmönnum í heilbrigðis og trygginganefnd og nefndin leggur jafnframt til nokkrar breytingartillögur sem er að finna á þingskjali ellefu hundruð þrjátíu og fjögur á þingskjali ellefu hundruð og níu er að finna nefndarálit um frumvarp til laga um heyrnar og talmeinastöð og nefndin leggur til að það frumvarp verði samþykkt með minni háttar breytingum eins og fram kemur á þingskjali ellefu hundruð og níu eg vil geta þess að undir nefndarálit á þingskjali ellefu hundruð og sautján um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu að því standa auk mín háttvirtir þingmenn ásta möller ásta ragnheiður jóhannesdóttir með fyrirvara guðrún ögmundsdóttir með fyrirvara pétur h blöndal kristján l möller með fyrirvara drífa hjartardóttir og sæunn stefánsdóttir þuríður backman var fjarverandi við afgreiðslu málsins eins og fram kemur í nefndarálitinu að nefndaráliti á þingskjali ellefu hundruð tuttugu og átta um frumvarp til laga um embætti landlæknis standa auk mín háttvirtir þingmenn drífa hjartardóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir guðrún ögmundsdóttir pétur h blöndal kristján l möller gunnar örlygsson og sæunn stefánsdóttir háttvirtir þingmenn þuríður backman var fjarverandi við afgreiðslu málsins en háttvirtur þingmaður valdimar l friðriksson sem sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi er samþykkur álitinu að nefndaráliti á þingskjali ellefu hundruð og níu standa auk mín háttvirtir þingmenn ásta möller ásta ragnheiður jóhannesdóttir guðrún ögmundsdóttir pétur h blöndal kristján l möller drífa hjartardóttir og sæunn stefánsdóttir háttvirtur þingmaður valdimar l friðriksson sat fundi nefndarinnar um þau mál og var sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti nefndarinnar háttvirtir þingmenn þuríður backman var fjarverandi við afgreiðslu

er sérstaklega ánægður með það að heilbrigðis og trygginganefnd hafi náð að afgreiða þessi þrjú mál og ég vil nota tækifærið hér sérstaklega til að þakka samstarfsmönnum mínum í nefndinni háttvirtum þingmönnum bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu sem komu með fjölmargar ábendingar og ég tel að þessi mál eins og þau liggja fyrir nefndinni sé afrakstur af mjög góðri samvinnu allra nefndarmanna og ég er mjög þakklátur fyrir það hversu vel tókst í þeim efnum og tel að það geti allir vel við unað enda er mikil samstaða um þessi mál í nefndinni